Este un prim pas concret pentru integrarea lor în Uniunea Europeană, o primă realizare pentru viitorii cetățeni europeni din Balcanii de Vest.

Nu iau în discuție doar dezamăgirea la nivelul opiniei publice, ci mai ales riscul asupra stabilității politice din cele trei țări și, mai ales, aștept ca Parlamentul European și Comisia Europeană nou constituită să mențină o agendă predictibilă a integrării Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană. Este singura cale ca noi să ne îndeplinim mandatul pentru care am fost aleși pentru a uni Europa.